Signora Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto voglio esprimere la mia condivisione rispetto alla relazione e all'impianto della stessa, soprattutto perché ci troviamo di fronte ad un impegno, quello di allargare l'orizzonte di Progress, perché non vi è dubbio, il sistema di impresa sociale genera benessere e lavoro dentro una cornice che privilegia i lavoratori particolarmente vulnerabili, ma è anche in grado di mettere a valore la capacità di fare impresa, soprattutto delle donne e dei giovani. Dunque, lo strumento di microfinanza va potenziato, anche attraverso la sua semplificazione con una strategia di informazione e tutoraggio capace di ampliare la platea, ma anche di valutare la sua sostenibilità e l'occupabilità. L'economia sociale rappresenta oggi indubbiamente una leva straordinaria di nuova e buona occupazione in grado di affrontare le sfide del mercato.